Wanneer iemand op een natuurlijke manier een nieuwe eigenschap in een broccoli of tomaat kweekt, wil je niet dat iemand hierop een patent kan aanvragen. Je creëert een monopolie op een eigenschap van groenten of fruit en dus ook op onze voedselvoorziening. De natuurlijke eigenschappen van planten zijn dan niet meer voor alle kwekers vrij beschikbaar.

Onze kleine en middelgrote kwekers, boeren en tuinders behoren tot de wereldtop in het verbeteren van plantenrassen en het ontwikkelen van nieuwe zaden.

Als je echt iets hebt uitgevonden moet je het kunnen patenteren. Maar de natuurlijke eigenschappen van planten moeten vrij gebruikt kunnen worden. Twee maanden geleden heb ik dit onderwerp in de Landbouwcommissie aangekaart. Ik ben verheugd dat nu een grote meerderheid van het Europees Parlement deze oproep steunt. Ik roep ook de Nederlandse staatssecretaris Van Dam op om tijdens het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie actie te ondernemen.